Gospodine predsjedniče, kao zastupnica iz Hrvatske u kojoj su mnogi političari otvoreno zlorabili službeni položaj kako bi ostvarili materijalnu korist, stvarajući pritom ogromnu financijsku štetu državi i poreznim obveznicima, apsolutno podržavam ovu inicijativu. Posebno značajnim držim uvođenje instituta proširenog oduzimanja koji se odnosi na imovinu prenesenu trećim osobama, jer onemogućuje manipuliranje sustavom. Podržavam prijedlog i u onom dijelu u kojem uređuje upravljanje oduzetom imovinom, jer smatram da smo dužni preusmjeriti oduzeta sredstva u društveno korisne projekte i tako vratiti novac zajednici koja je najviše oštećena kriminalnim aktivnostima. S druge strane, zabrinuta sam zbog mogućnosti oduzimanja imovine bez sudske presude, jer bi takav institut mogao biti predmet zloporabe u državama članicama u kojima još uvijek nije uspostavljena potpuna vladavina prava. Moramo biti jako oprezni da ovaj institut ne postane omiljeno sredstvo pri obračunu vladajućih elita i njima bliskih struktura s političkim neistomišljenicima ili poslovnim konkurentima.